Herr Präsident! Im Süden Thailands gibt es viele versteckte Lager, in denen Menschenhändler Flüchtlinge festhalten, foltern, sie in sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse verkaufen oder sie zwingen, ihre Familien anzurufen und um Lösegeld zu bitten.

Es ist bewundernswert, dass indonesische Fischer auf eigene Initiative Bootsflüchtlinge gerettet haben. Wir fordern die Regierungen von Malaysia, Indonesien und Thailand auf, bei der nun anstehenden Konferenz eine Politik zu beschließen, die die Flüchtenden aus Lebensgefahr rettet und ihnen Asyl gewährt. An die thailändische Regierung appellieren wir außerdem, den Menschenhandel weiter zu bekämpfen, damit die sklavenähnliche Ausbeutung ein Ende nimmt. Dabei muss aber der Opferschutz eine zentrale Rolle spielen. Die Lage der Rohingyas in Myanmar ist verzweifelt.

Sie müssen eine Staatsbürgerschaft bekommen, und die Regierung muss aktiv gegen Diskriminierung und Verfolgung vorgehen.